Am votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece piața unică reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii, iar consolidarea sa este esențială. Ea trebuie să facă față multor provocări, iar potențialul său de creștere nu este încă pe deplin utilizat. Actul privind piața unică contribuie la impulsionarea economiei și la crearea de noi locuri de muncă. În acest context, consider că piața unică ar trebui sprijinită mai mult de statele membre. Trebuie să ne îndreptăm către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, iar în acest sens sunt necesare măsuri concrete. Avem nevoie de o mobilitate mai mare a lucrătorilor calificați, care ar permite ca economia europeană să devină mai competitivă. De aceea, subliniez importanța eliminării restricțiilor care sunt în continuare impuse lucrătorilor români pe piața muncii.